Aber es bewegt sich vorwärts, es wird besser, und morgen wird es noch besser sein. Auch der IMF wirft ja der Kommission und den Verantwortlichen vor, dass sie super optimistische Prognosen machen.

Der IMF hat gesagt Genau diese Gesundbeterei macht die Probleme in Griechenland schlimmer, weil sie so nicht zu einer Schuldentragfähigkeit kommen. Und dann stellt man sich hin und sagt Der Erfolg ist der Primärüberschuss. Jeder Finanzwissenschaftler weiß, dass man das manipulieren kann.

Was ist das für eine Politik? Die Politik heißt Augen zu und durch. Das kann doch nicht die Hilfe für Europa und die Eurozone sein. Man muss doch wirklich wissen, welche Probleme anstehen.

Aber diskutiert dieses Parlament darüber? Ist das Parlament eine Kontrolle?

Es kommt nicht darauf an, eine fehlgeleitete Währungskonstruktion zu erhalten. Es kommt darauf an, für die Menschen in Europa zu